Zdaj bomo začeli govoriti malo o kmetijski dejavnosti. recimo predvsem o teh vrtninah, povrtninah bomo malo govorili, kako se kaj prideluje, kdaj se kaj prideluje. in kako kakšno vreme vpliva na te, vrtnine, povrtnine, recimo. V letošnjem letu je dosti značilno, da je bilo zelo hladno vreme. ni glih primerno vreme za recimo, da bi zrastlo veliko paprike, veliko paradižnika. Je pa idealno recimo vreme letošnje, bo zelo dober česen, recimo. Česen, čebula, to, recimo, to je idealno za, za te vrtnine, da zrastejo, tako ke je treba. je pa tudi recimo dosti značilno v letošnjem letu to, da je bilo zelo mrzlo in je kar tudi privesarno drevje recimo je zelo pozeblo, cvetovi so odpadali. tako da bo letos zelo malo jablan, hrušk, češenj. Čebele so na slabšem, nimajo kaj, nimajo teh cvetov veliko in je bilo tudi, kar se tiče meda, bo zelo slabo, letos ne bo dosti medu. bo letošnje leto bo zelo zanimivo, ne. ... No, super. ke veliko, veliko recimo je še veliko vprašanje je, kako bo kaj s krompirjevimi pridelki. Recimo, če gledamo dve leti nazaj, je bilo komajda kaj krompirja, če gledamo prejšnjo jesen. Je bilo, pridelek je bil obilen. Zdaj, kaj se bo pa letos zgodilo, pa še ne vemo, ne. Bomo še videli, kaj bo v tem letošnjem letu pokazala ta, današnja pomlad, Kaj bi še kaj takega, no, recimo, kar se tiče, češenj problemov, marelic je zelo problem v kmetijstvu današnjem. In to zelo veliko škode. ... To, to se praviloma dogaja na vsake tri leta do dve leti. Je pa letošnje leto, sploh specifično, ker ne pomnijo že šestdeset let takega mraza, takih, take škode naravne. Tako da je letošnje leto je res izjemno, če temu rečemo katastrofalno, ker je bilo res problemov, ker je bilo res mrzlo in je zelo veliko škode. Ja, zadnja leta, zadnjih pet let je recimo so ali pa pet, deset let so dali temu kar poudarek, kako se boriti s tem mrazom, in v bistvu te manjši kmetje, nimajo sredstev, da bi se borili recimo, če želiš, ne vem, en nasad jabolk recimo zaščititi proti mrazu, ne, moraš zgraditi cel, celoten sistem oroševanja, ki pa je zelo drag, ne. Zdaj, ti neki povprečni manjši kmetje tega nimajo, nimajo teh sredstev, država nič ne sofinancira. In posledično so zelo odvisni od tega, kako bo vreme, ne. Zdaj, neko, neko, obdobje je bilo zdaj recimo lansko leto je bilo zelo v redu, je bilo zelo super, je bilo pridelka nenormalno veliko. Eno leto pred tem je bilo malo slabše. Letos, recimo, je pa katastrofa. bilo pa je recimo tudi pet let nazaj tudi katastrofa, taka ke pa letos, je pa že ni bilo desetletja. A ne, to se sprašujejo, ja. Država bi mogla zelo iti nasproti, ampak zaenkrat jim zaenkrat država hodi nasproti samo toliko, da kmet lahko dejansko preživi. Ne more on, s to pomočjo finančno, ki jim država trenutno daje, jim ne more dati toliko, jim ne da toliko denarja, da lahko on povrnil kompleten pridelek, katerega je izgubil, ne. recimo večinoma jim da toliko, da recimo kakšne kredite lahko plačajo, ne vem. Recimo pridejo do novih možnosti, da naslednje leto spet gojijo. se pa že resno pogovarjajo, da bi država dosti prišla nasproti, ampak saj veste, država je najbolj mačehovska do takih, do svojih najbližnjih. kakor se sam znajde. Imaš razne zadruge, ampak vseeno, koncu, v končni fazi je od vsakega kmeta posebej samo odvisno, koliko bo samo pridelal. Bo pa, bo, bo, grejo po neko pomoč, grejo, ampak saj država je pač taka, kakršna je, preko svojih preko mehanizmov ne gre, kolikor dobi nekih evropskih sredstev, kolikor sama da. Ampak v glavnem je zelo veliko škode, no. Kakšni res životarijo . Kakšni so tudi že propadli, jih ni več. To je kar težko, kar se tega tiče. Bi bilo pa lahko več teh organizacij, več teh, skupnosti bi bilo dosti lažje. Ma ji, gre na boljše, moram reči, da gre na boljše, je neki posluh. Je, so nekaj finančni mehanizmi, kateri grejo nasproti, se dobiva neka pomoč. Ampak še vseeno ne v taki obliki, da bi, da bi rekli, to pa je to, to je pa zdaj to. Da se pa da preživeti. V glavnem smo še kar zelo odvisni od podnebnih sprememb, na državo se lahko zelo malo zanašamo. Je pa boljše, je pa boljše. Sigurno je boljše, ne moremo reči, da je slabše. Ampak še vseeno ni to to. Še vseeno riskirano, ker so enostavno take zaščite so zelo, zelo, zelo, zelo drage, no. Ni, ni, ni poceni, no. V glavnem vse temelji na tem, da se spet zakreditiraš, da vzameš kredit in si postaviš ta pač to zaščito, ki potegne za sabo, a ne, da ne veš, kako, v glavnem, ni, ni lahko. Se že dogaja, se že dogaja ni kaj, ampak v glavnem, veliko, veliko je teh, manjših kmetov, ki propadajo, iz dneva v dan životarijo, ni jim lahko. Posledično valjda prihaja do več uvoza, manj zdrave hrane. Sicer se država tega zaveda, malo pomaga, ampak da bi pa kompletno krila, da bi kar šla od kmeta do kmeta pa rekla: "Evo, tole, postavite si zaščito," podnebje je tudi, kakršno je ne bomo tu , tega pa ni. Ja. Sicer vsa evropska sredstva, o katerih se lahko razpišejo, čisto vseeno. Pogoji ni to enostavno. Ni, ni, ni, ni, ni, ni enostavno, tudi pride do teh sredstev, moraš kar ... Sicer je tako, tisti res veliki plejerji na trgu, a ne, ki so res veliki, ne, ki imajo, so za to poskrbeli, ne, imajo poskrbljeno. Je pa problem pri teh večini manjših, ne. Smo rekli skupaj, ke dela, ne vem, desetin, deset ton sadja na leto, ta je manjši, ne. Delovalec v primerjavi s tistimi, ki jih pridelajo sto ton, ta pa poskrbi za sebe, ne. Pač vseeno tudi za njih to predstavlja. saj pravim, dobijo te manjše subvencije, da pač nekako preživi, da da životari po domače povedano, da dobi za stroške. Povrne, da si lahko vsaj kredit povrača, da, da ima neke osnovne, za osnovne potrebe. Drugače je pa borba, ne. Borba, pa marsikdo je že opustil tudi idejo, saj so tudi . Ker enostavno ne gre. Da je vse to ni enostavno, no. Sicer je pa vedno tako, da recimo, bolj je problem pri takih kmetijah, ki so fokusirane samo ne en pridelek, ne. Ne vem, tako kompletnega uničenja, tak je res revež, ne. Zdaj, saj pravim, recimo letos, recimo, je bilo zelo zelo malo paprike, pa zelo malo paradajza, ampak tisti, ko ima pa zraven pa še veliko čebule pa česna pa krompirja recimo, bo pa lahko preživel nekako, ne. Zdaj, tisti, ke je pa čisto fokusiran na eno samo zelenjavo, papriko, recimo, ali pa da ima samo jabolka, tako bo, bo pa mu pa ne bo lahko, ne. Mu bo pa kar trpel, no. Tako da je, to, to je zanimivo, kako ta, ta podnebni, recimo na te podnebne spremembe, ki se dogajajo v današnjem času, med . Je pa seveda drugače, ne, se pravi šestdeset let nazaj, ne, to je bilo takoj tam po vojni, skoraj, ne, izgleda ta ekonomija pa vse skupaj ni bilo še toliko razširjeno, da boš imel za jesti, je že veliko, ne. Če bi ena taka katastrofa prišla, kje tisto leto je bilo malo manj za jesti, ne, bi zdaj pa je to malo težje, ne, zdaj pa ona njim, jim ne moreš prodati, se pravi, če ne moreš ti prodati, nimaš prihodkov, imaš kredite, imaš vse več, ne. Ne vem, če imaš domače živali pa ti ne moreš, recimo zaslužiš recimo od jabolk, ne moreš niti sena kupiti. Vse potegne za sabo, ne, to je malo drugače je, ko je bilo včasih. Dosti težje zaradi ekonomije pač v času, v katerem živimo. Je pa res, da je država zelo mačehovska, a ne, področje bi lahko malo bolj nasproti ravno zaradi teh ugotovitev. To je dosti drugače, kakor je bilo včasih. kar, kar se tiče korone, je bilo, to je bilo recimo najbolj, največja razlika oziroma najbolj drastično se je pokazalo v prvem valu. Ampak to je bilo recimo prvi val je bil tam recimo marca, aprila, ko gre sezona že počasi, vsaj kar se tiče povrtnin, vrtnin in teh sadnih drevij, ne, gre v bistvu sezona že h koncu, ne. Že takrat že tako, začne že skoraj primanjkovati pridelkov. Ti pridelki se pobirajo v jeseni in potem se to skladišči in recimo tam v aprilu, maju, juniju, ne, se zaloge že počasi pojenjajo, že grejo, ne. In, to je, to je značilno za skoraj pa za celo Evropo, ne. Za ves, zdaj, razen, recimo, ne vem, kakšne borovnice prihajajo iz, ne vem, iz Španije, pa ne vem, so malo drugačna podnebja. Ampak, je bil pa bolj problem v tem, da so ljudje si delali v prvem valu, marca, v aprilu so si delali take zaloge ono, ke si po navadi delajo, ne vem, v začetku oktobra, novembra, da si ustvarijo neko ozimnico, da imajo oni Pač mi imamo, še Slovenci imamo te navade, da si je obvezno treba narediti neko ozimnico, da boš ti prezimil, da boš imel hrane dovolj, če slučajno do česa pride. In to v Sloveniji je to tradicija. Da pač takrat vzameš, ne vem, večje količine krompirja, jabolk, čebule, česna in tako, ne. No, zdaj v teh koronskih časih je bilo pa zanimivo, da se ta zadeva, to je bilo ko vojno stanje. To se je v aprilu mesecu je bilo povpraševanje po teh pridelkih tako kot v v začetku zime. Se pravi, ljudje so si delali ozimnice sredi pomladi, ne, ker niso vedeli, ka bo, a bo vojna, ali kva bo za en hudič, a bo konec sveta, ne. Je v bistvu bolj iz tega področja bil problem. Ker pa zaloge grejo pa h koncu, ne. So pa problemi bolj v teh zadevah v tem, da so pa kmetje, ki so pa se tega zavedali, bojo lahko to pokupili pri nas pač na vse, da pol zase ne bojo imeli zadosti, so pa dvignili cene za sto procentov. Takrat se je to je bilo to drastično to kupovanje in vse. V hiši so se kregali, kdo bo kaj kupil. Včasih si jih mogel prositi, ono, kdo bo kaj vzel, pa si mogel povedati jim, ne vem, na široko in ne vem, kaj vse, so ti izbirčni, takrat je problem, ne. Ko so pa koronski časi, pa se bomo tepli, kdo bo kaj imel. Takrat je bilo to iz tega bolj vidika gledano, drugače pa potem, ko je šla ta korona bolj, ke je šla naprej, bolj se je vedelo, da ni to to spet, ne, si mogel, ne vem, cele omare wc papirja delati in tako naprej, ne. Isto je veljalo za prehrano, tako da niti ni bilo problema. Pa prehrambena trgovina, industrija še vse lavfa. Je bil na začetku, kakšen mesec, dva, no, tisto je bilo, a ne. Ampak pol kasneje ... Tudi sezona je bila taka dobra, ne, tudi lanska sezona je bilo zelo veliko pridelka, zelo veliko, tako da, se niti nismo bali toliko, kaj bo pozimi s prehrano, ker je bilo res, sezona je bila nenormalno dobra. Od jabolk, hrušk, sadnih dreves, je bilo ful obilno, čebule, krompirja je bilo zelo veliko, česna malo manj, ampak tudi, no, vsega je bilo ... v primerjavi letos, ke je pa katastrofa. To se zelo opazi, to je, to se zelo opazi, to je, čedalje več je pa potrebe potem tudi, ljudje so bolj ozaveščeni, tako da, na tem je premik, gromozansko recimo, ko smo mi začeli delati, takrat se je še zelo veliko, ne, bom dal samo za česen primer, ko se je recimo osem let nazaj ali pa kakšno leto več, ko se je še česen kar konkretno uvažal iz, iz Kitajske in to, ker ga pač v v Sloveniji ni bilo, enostavno ga ni bilo za dobiti, toliko veliko, kakor je bilo povpraševanje. Saj tudi zdaj je že nekako, , tudi prihaja česen iz Italije in to, ampak je ta lokalna, lokalno povpraševanje je toliko zraslo, da v bistvu so ljudje videli priložnost in so začeli zelo veliko saditi in je ta ozaveščenost dosti večja. Tudi pridelkov več v Sloveniji zelo veliko, tako da skoraj nimamo več potrebe po, da bi mogli, ne vem, s Kitajske voziti česen zdaj, kdor ga še pripelje, res ni ... Smo takrat gledali, zakaj to delajo. Smo pol od teh lokalnih pridelovalcev smo se z njimi povezali in so, ne vem, primer ti bom dal, smo prišli do enega, mož pa žena oba sta popoldne, dopoldne v službi in popoldne sta sadila vrtnine, povrtnine, česen, čebula in to. In nista vedela, kako bi to prodala in smo rekli, glej, mi bomo to na terenu delali, bomo rabili toliko in toliko, in onadva sta lepo začela saditi in se je to, ne vem, šlo iz sto kil, ne vem, na par ton česnovega pridelka. Ali pa, ne vem, iz petsto kil čebule in danes jih pridela, ne vem, dvajset, trideset ton. In zdaj takih pridelovalcev manjših je zelo veliko, ne, ampak zdaj takemu manjšemu pridelovalcu, ne, ki je pridelal, ne vem, dvajset ton čebule, ne, da mu pride pa mu to uniči, noben ne more povrniti teh sredstev niti denarja, on je mogel pa seme kupiti, je mogel delati, je mogel delavce najeti . tega denarja v povratnem smislu pomoči, če pa do česa pride, pa ni. Bo zelo malo, a ne, glede na to, kakšne ima stroške. Ampak saj pravim takih manjših pridelovalcev je zelo veliko v Sloveniji kar naenkrat postalo. Ker je povpraševanje enostavno prišlo s stani trga tako, da pa tudi je zelo pomembno in, je pa ni, no. Bom tako rekel, ne, je pomembna sledljivost, ampak iz kje to prihaja, ampak še vseeno je bolj pomembno, kdo ti bo to pripeljal, no, v tem smislu, a se bolj se ljudje poznajo med sabo, no. Zdaj, če recimo ti lokalno kupuješ nekje, se bolj poznajo, ne. Da ti lokalno nekje kupuješ, je že čudno, če ne poznaš, kdo to sedi, vidiš, ne. Kva on dela na njivi. ja, glej, to je, to, veš to pa, to pa tule je pa malo problem, ne. problem je predvsem v tem, ko, ko ne moreš ne zdaj, recimo nekdo predela, ne vem, primer ti dam, ne vem, tono čebule, kako boš ti vedel, da je on, da ni on primešal zraven, ne vem, še to te italijanske, ne. to delajo, ne, eni. To ne moreš pol ne moreš vedeti. To tudi inšpekcija ne more slediti, to je, to je zelo težko kontrolirati, to nima veze, a je to pri nas ali je to, ne vem, kjerkoli v svetu to, to ni enostavno kontrolirati. Najboljše, da si zraven. Recimo, jaz sem tako, kar se mene tiče, recimo jaz, ke se ukvarjam s temi stvarmi, ne, in recimo, ko prodajam to, jaz sem zraven, ko se to sadi, ko se to pobira, ko se to skladišči, sem jaz zraven. Se pravi, kako sem zraven? Nisem zraven ko en šef, ko en nadzornik, ampak da zraven delam. Se pravi, da skupaj delamo, da skupaj sadimo, da skupaj pobiramo, da skupaj skladiščimo. In jaz sem takrat zraven. Tako jaz vem za sebe, da tako sebe nekako pomirim, da vem, s kom imam opravka. Tako jaz nekako funkcioniram v tem smislu, sicer na začetku nisem tako, ker nisem, po domače povedano sem bil zelen. Nisem vedel točno, kaj pa kako, ampak pol z leti, ko dejansko to spoznavaš pol pa vidiš, da si najbolj sigurno, če si zraven. Tudi fajn hobi, greš za par dni na njivo. Pa točno veš, kaj dobiš, s čim imaš opravka, tako, jaz tako funkcioniram, ne. Ne, ne ne, zelo, zelo, zelo je super je, da recimo imaš neki papir ali pa, ne vem, imaš internet pa prebereš, ampak še vseeno je praksa bolj pomembna. Super je, da ti prebereš, da prečitaš, da imaš nekaj teoretičnega, okej, to je tam zraslo, tam je tudi to se zgodilo, to tam je. Samo jaz še vseeno zagovornik, grem jaz to v prakso videti. Direktno vidim, kako, vsaj tako jaz tako zdaj eni drugače, eni tako, enim, poznam pa ljudi, ke tudi delajo v teh branžah, ki pa jim ni to pomembno. Ki pa, kdo se bo s tem ukvarjal, to je brez veze, to se mi ne da, gor dol. Ja, nič, ko bo vzame robo, kar dobi in pride recimo v tem smislu, ne. Ki mu je pač mu je pomemben samo denar, da da proda, zasluži in tisto razliko vseeno vzame, ampak jaz nekako ne morem iti iz te kože ven iz svoje lastne, da, če že nekaj delam, da delam kvalitetno in da sem prepričan v to, kar počnem, moram preveriti, da je to tudi posledično sem preverjati začel tako, da sem bil zraven. Pa še uživam, ke mi je fajn, se nekaj novega naučiš, si v naravi. Sicer ni, ni, ni enostavno, je naporno. pa tudi seveda, če delaš zraven, tudi dobiš kaj cenejšo robo pol tudi, ne, tako kaj zaslužiš zraven, ni samo to, da še vse to povezano, no, pol. Se pravi, si lahko potem posledično malo več zaslužiš, malo si cenejši na trgu in tako naprej. Ne vem, imaš te, imaš, imaš, govorimo lahko o posrednikih, lahko govorimo o kmetih. Se pravi, zdaj recimo iz tega najinega pogovora se je razvilo, da, da je, da se ukvarjam in s pridelovanjem in s prodajo. Nisem pa je pa res, da jaz nisem kvalificiran kmet, nimam svoje kmetije, to pa res ... Tako. Je zelo, zelo garaško, jaz si tudi ne predstavljam, da bi samo se spravil pridelati, ne vem ... Res, to res garajo, no, to glej, svaka jim čast, no. Pa da jih še prizadene, jaz sem tako direkt v stiku z njimi, no, leta in leta in svaka jim čast, da, da recimo, ko jim uniči pridelek, prideš tja in samo gledaš pa kaj pa zdaj, in to, to je tako ono skoraj, kot da ti je nekdo umrl. Ne vem, tiha maša, ne, ne veš nič ne veš, kaj bi, ali bi se jezil ali bi se jokal ali ... Ja, je fajn imeti to ne, to bi, jaz bi vsakega ministra ali pa, ne vem, kogarkoli poslal na njivo, da dela. Da vidi, kako je. Veš, kako ti bom rekel, ne. Recimo petnajst let nazaj ali pa dvajset smo je ta ozaveščenost bila toliko nizka, ne, da so ljudje iz narave, iz podeželja vsi bežali v mesto, ne. In valjda seveda posledično so kmetije bile zapuščene, so propadale, ne. No, zdaj v zadnjih letih je pa ta zavest se malo spremenila in v bistvu so vsi začel ceniti kar naenkrat tiste ljudi, ki živijo na obrobju recimo, ne. Da da imajo recimo neko hišo, malo bolj v naravi, ne, taki so zdaj carji. Ono, najboljše živi, ne . Prej je bilo pa glih obratno, ne, če si pa živel v centru, in zdaj seveda, veliko kmetij je propadlo, ne, velik se jih pa tudi oživlja nazaj. Ja, glej, to so, vedno je, vedno je tudi, ko pol verjetno, ne, sprašuje, kaj boš dobil zraven, ne. Ne vem, to je tako, a veš, če živimo če, če dobiš nekoga zraven, da je normalen, je vse v redu, če pa dobiš nekoga, ki nima, ker se, nista kompatibilna, v redu. Vsak se boji za svojo, neki svoj mir, svojo eksistenco takšno in drugačno, ne. Ja seveda sto ljudi sto čudi, nikoli ne veš, vsak, vsak se sprašuje, ne, koga boš, koga, ne vem, karkoli v življenju, ne, ker ti nekaj novega pride v življenje, se vedno vprašaš, kaj bo prišlo zraven tebe pa kdo bo živel s tabo ali pa kdo bo šel s tabo naprej. Mi, seveda, če se ti nekdo priseli zraven, da bo tam živel zraven tebe, to še toliko večje trenje, ne, večje vprašanje je, kako pa bo, ne. Danes se je vedelo, kako bo, zdaj pa , kako bo pa zdaj jutri, ne. Zdaj tega se bojijo, ne, zdaj valjda meščani so ponavadi neizobraženi, zdrava kmečka pamet, valjda. Tam lahko svašta pričakuješ. Dobrega slabem. Mislim, no, ne, ne meščani, podeželski, pač po navadi v kmetijstvu delajo, niso nekaj zelo veliko v šole hodili, ne. Ne ve, ni pa to dejstvo, ne, imaš zelo veliko izobraženih kmetov. Pa tako na podeželju je značilno pač delo, ne, pa ni cajta za šolo. Zato je recimo, tudi veliko mladih obupa, ne. Ja, saj zelo veliko jih je to že, tudi dobro izkorišča. Je tele veliko, ne, tisto, ke to zna povezati, mu je dobro, ne. V bistvu v v kmetijstvu je je tako ono znanja je veliko za pridelovanje, bolj je po mojem problem, kako to prodati. Bolj bolj ne vejo, kako bi to prodali, ne. Zdaj, vsi tisti, ki pa povežejo to, da se izobrazijo, taki tudi znajo pol prodati. Ker imajo neko znanje na področju ekonomije, ne, prodaje, ne, in pol se taki bolj znajdejo, bolj je pa takim problem, ker pa znajo delati, nimajo pa, ne znajo pa prodati, ne, taki smo pa, so pa pol, je pa zunanja pomoč, ne. Saj tudi ni enostavno prodati. Kmet kar dela, ne, predstavljaj si, da je tam cel dan na njivi, pol more pa v soboto . Ni izi, ne, to prenašati ljudi, ke so, on se tam matra, cel dan na njivi dela, se matra, pol pa pride tam na tržnico pa more poslušati, kako to izgleda, zakaj je tako drago, ne, pa ne vem, pol pa, ne vem, pol se tam sicer čebula pa česen matra, en pa tam gleda, kaj je to. In kritizira, ne. Ni izi to ga sploh poslušati.